Am votat și eu în favoarea acestui raport deoarece criza financiară continuă să existe în Europa, iar statele membre încă recurg la măsuri de austeritate. În momentul de față, Parlamentul trebuie, mai mult ca oricând, să acționeze într o manieră responsabilă. Ar trebui ca el să țină cont de politicile fiscale ale statelor membre în aprobarea bugetului pe anul 2013. Mai mult, cheltuielile publice ale Uniunii trebuie abordate în același mod, iar Parlamentul European trebuie să și stabilească prioritățile și să își reducă cheltuielile acolo unde este cazul. Susțin faptul că bugetul reprezintă un instrument important pentru promovarea creșterii și coeziunii în Europa. Consider totodată că ar trebui să punem mai mult accent pe inovare și competitivitate și să promovăm mai bine evoluțiile pozitive în aceste domenii.